Señor presidente, al aprobar con contundencia esta Resolución contra el discurso de odio y la discriminación por orientación sexual, este Parlamento Europeo está haciendo historia, y la hace cuando se cumplen diez años de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que prohíbe la discriminación por orientación sexual. Por tanto, hay que decir que es un disparate ―en esta Cámara― tener que escuchar que la orientación sexual es una ideología.

La libertad de amarse sin discriminación por orientación sexual forma parte de los derechos fundamentales en la Unión Europea y, por tanto, el país que contradice esto está contradiciendo el Derecho de la Unión Europea. En el momento en que se cumple el aniversario de Stonewall, en el momento en que se cumple ―como ayer rememorábamos aquí― el aniversario del Día Internacional de la Discapacidad, tenemos que saber que queda mucha Europa por hacer